Bude to mít podobný dopad, jako když jsme nedávno vyhodnocovali dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou, která také přispěla k tomu, že se obchod mezi EU a Jižní Koreou zněkolikanásobil. Takže to vítám a prosím, buďme v tom odvážnější, přijměme takovéto dohody i s ostatními našimi obchodními partnery.